frú forseti góðir íslendingar það fer ekki milli mála að sumir halda að lífið snúist um peninga því er fróðlegt að skyggnast aftur í tímann og skoða hver staða þjóðarinnar var áður fyrr við höfum nefnilega séð það töluvert svartara í þessu landi við skulum með leyfi forseta líta á ástandið eins og það var á íslandi fyrir níutíu árum í bókinni afbrigði og útúrdúrar eftir kjartan sveinsson skjalavörð segir sumarið nítján hundruð tuttugu og eitt var stundum ekki meira en dagsforði í ríkissjóði allur togaraflotinn fjörutíu og sex skip lá bundinn í höfn ekki eitt einasta hús var í byggingu í reykjavík og þeir menn sem útskrifuðust úr skólum áttu hvergi athvarf og voru þeim allar dyr lokaðar já við höfum séð það svartara en árið tvö þúsund og ellefu góðir íslendingar í upphafi nítjándu aldar mátti kynslóðin sem hóf sjálfstæðisbaráttuna búast við meðallífslíkum upp á þrjátíu og tvö ár konur en karlar tuttugu og átta ár þetta var kynslóð jónasar hallgrímssonar og skáld rósu þetta var kynslóðin sem lagði grunn að því frelsi og sjálfstæði sem við búum við í dag frelsi sem við teljum að séu sjálfsögð mannréttindi fátækt basl og styrjaldir mótuðu umhverfi og líf þeirra kynslóða sem næst á undan okkur komu við sem nú byggjum þetta land höfum fengið að lifa uppgangstíma með friði í okkar heimshluta í meira en sextíu ár við erum ekki lengur fátækasta þjóð í evrópu við erum ein af þeim ríkari hungursneyð þekkjum við aðeins úr sjónvarpinu offita er helsta heilbrigðisvandamál þessarar þjóðar svo að ef lífið snýst um peninga ættum við að ljóma af lífshamingju yfir arðsemi sem þjóðarbúinu okkar hefur fylgt í meira en hálfa öld en þrátt fyrir alla þessa auðsæld vantar mikið upp á að hér sé bros á hverju andliti þrátt fyrir allt eigum við meira en dagsforða í ríkissjóði við eigum auðlindir og dugandi mannskap við höfum svo sannarlega séð það svartara hvernig stendur eiginlega á því að ekki skuli ríkja meiri hamingja og samkennd í þessu litla en sterkefnaða landi það er vegna þess að fólk óttast að það þjóðfélag sem nú rís úr rústum sé allt of líkt því þjóðfélagi sem hrundi verkinu er ekki lokið það þjóðfélag var ekki réttlátt þjóðfélag heldur þjóðfélag misskiptingar auðsins það var gerviheimur allt í plati peningar réðu þar við þurfum að reisa hér nýtt og betra þjóðfélag sanngjarnt þjóðfélag þar sem jöfnuður ríkir þar sem sár fátækt þekkist ekki og takmarkalaust ríkidæmi ekki heldur ég og fleiri þingmenn höfum talað fyrir því að stökkbreytt húsnæðislán heimilanna væru gerð að forgangsmáli við endurreisnina það hefur ekki náð fram að ganga enn þá kannski vegna þess að vald alþingis vald ríkisstjórna nær ekki yfir voldugar fjármálastofnanir sé það ástæðan þarf alþingi að taka á honum stóra sínum og sýna þeim sem með auðinn fara í þessu þjóðfélagi að auðlegð án þjóðfélagslegrar samábyrgðar verður ekki liðin framvegis í þessu landi við höfum oft sé það svartara en núna krefjumst við sanngirni fyrst og fremst sanngirni samfélag verður best mælt af því hvernig það kemur fram gagnvart börnum og gömlu fólki hin eina sanna úrvalsvísitala er hagsæld fjölskyldunnar allir eiga að leggja sitt af mörkum öll eigum við að líta á það sem skyldu okkar við framtíðina að gera okkar